Herr Barroso, wir sind in einer anderen Situation und in einem anderen Institutionengefüge. Die drei Institutionen Parlament, Rat und Europäische Kommission werden nach dem Vertrag von Lissabon anders zusammenarbeiten müssen, als sie es bisher getan haben. Ich glaube, dass wir alle daran interessiert sein müssen, das zu einem Erfolg zu bringen.

Der erste Teil dieses Abkommens, das wir mit Ihnen verhandelt haben, enthält wichtige Teile für die Rolle des Europäischen Parlaments in der Zusammenarbeit, insbesondere mit Ihnen, aber auch mit dem Rat Die Verstärkung des Dialogs zwischen Parlament und Europäischer Kommission, die Möglichkeit, mehr Informationen als bisher zu erhalten, also ein gleichwertigerer Partner im Gesetzgebungsverfahren sein zu können,

Das ist gut. Das dient uns allen, und das dient auch der europäischen Demokratie und hoffentlich auch dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger für das, was wir tun, nämlich für unsere Gesetzgebungsarbeit für alle.

Soziale Folgenabschätzungen sind für Sie wichtig, haben Sie gesagt.